Madame la Présidente, merci très sincèrement à chacune et chacun d'entre vous pour la qualité de ce débat très dynamique et votre très nombreuse participation. Plusieurs d'entre vous ont dit M.

Je répète qu'il n'est pas suffisant que le marché unique fonctionne bien.

Franchement, ce n'est pas la tonalité de mon propos, il n'y a aucune place pour l'autosatisfaction, aucune place pour la nostalgie et la mélancolie en ce moment.

Ou le compte bancaire de base, que vous avez été unanimes à demander.

Voilà, donc pas d'autosatisfaction.

Il n'y a pas de marché unique. Nous devons concrètement régler ces problèmes. C'est l'objectif de toutes les mesures que nous allons prendre avec M.

Becker que nous faisons bien un travail collectif comme vous le faites vous même.

Creutzmann, sur le marché unique numérique. Je pense, en effet, que c'est un très grand chantier que nous avons engagé, qui ne va pas assez vite.

En tout cas, je compte en parler avec Mme Kroes et mes autres collègues.

Comptez sur moi.

Une des clés, dès l'instant où nous savons que nous devons bouger, que nous devons réformer, c'est en effet ce que certains pays font mieux que d'autres je compare, par exemple, la qualité du dialogue social en Allemagne avec l'absence, souvent, de dialogue social dans mon propre pays. On ne peut pas réformer, on ne peut pas gagner la bataille de la compétitivité et de la croissance durable sans la cohésion sociale, sans le dialogue social, sans le respect des partenaires sociaux.

Et je suis le premier, là où je me trouve, à vouloir préserver cette liberté de choix pour la qualité des services publics. Simplement, dans le cadre de cette liberté, si un ou deux pays veulent choisir un modèle économique différent, il relève de leur choix souverain de faire appel à des prestataires extérieurs pour certaines missions de service public. Alors, nous sommes comptables du respect des règles des marchés publics ou des concessions, et notamment des règles de transparence.

Je suis encouragé en cela par l'appel du Président Van Rompuy et du Conseil européen aux gouvernements à mettre en œuvre rapidement, concrètement, beaucoup des textes que nous avons présentés, et je veillerai, avec la Commission et vous mêmes, à ce que nous puissions aboutir concrètement à des accords dans les prochaines semaines ou les prochains mois Monsieur Bufton, tout à l'heure, comme Mme Mazej Kukovič, ont évoqué une dimension importante, qui est celle de la dimension externe du marché unique. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous devons continuer à être un continent ouvert aux échanges, sans naïveté, comme peut être on en a eu un peu trop dans le passé.

Et puisque je parle du reste du monde, je n'oublie pas, Monsieur Alves, la place et le rôle des régions ultrapériphériques. Nous préparons, dans le cadre du suivi du rapport de Pedro Solbes, que j'avais sollicité, sur le thème Marché unique et régions ultrapériphériques, des mesures très concrètes plus spécifiques pour les aides d'État et l'innovation.

C'est dans cet esprit que j'ai demandé un mandat au Conseil pour ouvrir une discussion sur la question de la propriété intellectuelle et discuter d'une exception pour les personnes malentendantes, comme je soutiens activement, vous le savez, le secteur de l'entreprise sociale.

à M. Karas, qui a parlé de la protection des citoyens et des consommateurs que je pense que, dans la bataille pour le marché unique, la bataille pour la compétitivité, chaque citoyen est nécessaire.

et M. Moreira ont évoqué l'achèvement du marché unique du travail. C'est aussi une des propositions que nous avons avancée dans le Single Market Act II, notamment en développant un service public européen de l'emploi, avec Eures.

Nous allons augmenter considérablement cette capacité et également favoriser les recrutements transnationaux.